Chaque semaine, on entend ici ou là des dirigeants politiques lancer un tel projet, comme si c'était leur invention personnelle et une idée révolutionnaire. Or, voilà cinq ans que ce parlement a émis un premier vote en sa faveur.

Voilà un an que la Commission a mis sur la table un projet précis et complet merci Monsieur le Commissaire Šemeta et un groupe d'experts associant les vingt sept gouvernements y travaille depuis six mois.

Elle n'est donc pas punitive à l'égard des opérateurs financiers. Elle sera supportée par leurs clients, mais sur la base d'une assiette tellement large et d'un taux si bas qu'elle sera, en fait, imperceptible. Si elle est bien conçue dans ses modalités pratiques, elle n'aura pas non plus d'effets importants de délocalisation des transactions. Ne nous trompons pas non plus sur son objet. Il est double financer les objectifs communs européens et soulager les budgets nationaux. Certes, l'unanimité des Vingt sept sera difficile à obtenir, mais si un accord est trouvé pour établir une taxe identique dans un nombre significatif d'États membres, son affectation naturelle devrait être le budget de l'Union. Les États qui choisiront cette affectation devraient pouvoir réduire d'autant leur contribution nationale au budget communautaire.